Faptul că testele de stres precedente nu au fost credibile complică desfășurarea următoarelor examinări. Criza din Irlanda a modificat substanțial noile date în sistemul bancar european. În acest context, viitoarele teste trebuie să fie mult mai exacte în furnizarea de informații.

S ar rezolva astfel problemele rezultate din testele de rezistență în general.

Noile teste ar trebui să evidențieze punctele slabe ale sistemului bancar și să identifice totodată unde este necesară consolidarea capitalului. Subliniez importanța abordării echitabile a Comisiei în aplicarea testelor de rezistență în absolut toate statele membre. În final, consider, de asemenea, utilă o informare din partea Comisiei asupra modificărilor majore propuse de aceasta